Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în această seară aș vrea să vorbesc despre drepturile omului, drepturile omului într o țară membră a Uniunii Europene. Despre ce este vorba de douăzeci de ani, în țara mea, în România, există o investiție majoră din partea unor cetățeni turci în instituții de învățământ. Este exemplară investiția și peste trei mii de copii învață în această instituție. Din păcate, în ultimii ani, Turcia, prin instituțiile sale, ale statului, dar chiar și prin Ambasada Turciei în România face presiuni asupra investitorilor, asupra profesorilor de origine turcă care lucrează în aceste instituții, asupra familiilor lor.

Practic, instituția de învățământ, care funcționează de douăzeci de ani, este perturbată, dar ceea ce este mai periculos este că acești cetățeni, care trăiesc și au făcut o investiție într un stat european, nu sunt protejați.